Señor Presidente, señor Presidente Barroso, quiero escucharle hablar del paro, a la hora de detallar los objetivos del Grupo de trabajo sobre la gobernanza económica, porque ha referido en numerosas ocasiones la estrategia, como una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Y debería ser inclusivo sobre todo para esos más de 20 millones de europeos que se sienten excluidos por haber sido expulsados del mercado de trabajo, como consecuencia de la brutal crisis. Más de 20 millones de parados que quieren concreciones cuando les decimos que la gobernanza económica, la estabilidad y la supervisión el paquete de supervisión económica y financiera se van a reflejar en una estrategia directamente dirigida a reincorporar al trabajo, con horizonte de mayor productividad y, por tanto, competitividad, a todas esas personas que se han visto afectadas en propia carne por el estallido de la crisis.